Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Commissaire Barnier, chers collègues, je voudrais, d'abord, comme d'autres collègues l'ont fait, présenter mes condoléances aux familles des victimes. En 6 ans, entre l'accident de l'usine Spectrum, en 2005, et celui de l'usine Tazreen Fashions, en novembre dernier, ce sont plus de 600 personnes qui ont péri dans des incendies d'usines textiles, au Bangladesh.

Les autorités du Bangladesh doivent travailler, en concertation avec des ingénieurs, des architectes et des services de secours, pour y améliorer la sécurité. Et elles doivent sanctionner durement les responsables d'usines, coupables de négligence. Nous ne nions pas que le gouvernement et certaines entreprises ont pris conscience du problème et tentent d'y apporter des solutions.

Pourtant, il y va de leur responsabilité! C'est une position que je défends régulièrement. Du fait de leur poids dans les échanges commerciaux internationaux, les entreprises européennes jouent un rôle fondamental dans la promotion et la diffusion des normes sociales et des normes du travail dans le monde.